virðulegi forseti ég vil byrja mitt mál á því í þessara umræðu að þakka hæstvirtum utanríkisráðherra fyrir hennar ræðu og það ágæta yfirlit sem hún flytur þinginu um stöðu utanríkismála það er ljóst af hennar ræðu að það eru næg verkefni á sviði utanríkismála mörg járn í eldinum

það hefur margt gerst og á mörgu verið tekið og málum þokað fram veginn frá því að ný ríkisstjórn tók við völdum nú á vormánuðum eða í sumar öllu heldur ég ætla að leyfa mér að byrja á því að tala í örfáum orðum um það sem ræða hæstvirts utanríkisráðherra fjallaði ekki um sem eru evrópumálin og aðeins bara í örfáum orðum fagna því að ráðherrann skuli hafa tekið ákvörðun um að gera þeim málaflokki hærra undir höfði með því að taka evrópumálin til sérstakrar umfjöllunar síðar en eins og fram hefur komið verða evrópumálin rædd hér sérstaka í janúarmánuði þetta er í samræmi við tillögur evrópunefndarinnar um að ríkisstjórnin geri alþingi sérstaka grein fyrir stöðu evrópumála og það er ástæða til þess að fagna því að þetta sé nú komið til framkvæmda ég ætla ekki af þeirri ástæðu að þau eru ekki hér sérstaklega til umfjöllunar að fara nánar út í efnisatriði þess en ég tel mikilvægt að við förum almennt að taka utanríkismál og ekki þá einungis evrópumálin

það má taka undir með utanríkisráðherra um að hnattvæðingin beri nú á dögum með sér ný einkenni og að skilin milli innanlandsmála og alþjóðamála fari minnkandi með því að heimsmálin verða einnig heimamál eins og fram kom í ræðu ráðherra er ljóst að verkefni okkar hér á þinginu eru í síauknum mæli tengd hinu alþjóðlega umhverfi ég tel að við þurfum hér í störfum okkar á alþingi að horfa í auknum mæli til þessara breytinga og þá er ég ekki síst að horfa til þess að þingið verði virkara í sínu aðhaldi með utanríkisstefnunni þingið verði meira við skulum segja bara hreinlega á staðnum þar sem við erum þátttakendur og samráðið við utanríkismálanefnd og þingið almennt verði aukið ég sé jafnframt fyrir mér að fastanefndirnar komi í ríkari mæli að umræðu um þessi mál en verið hefur ef við horfum kannski fyrst til eins af stóru málunum sem fjallað er um í ræðu hæstvirts utanríkisráðherra þróunarsamvinnunnar þá sjáum við í fjárlagafrumvarpinu núna að til þess málaflokks erum við að verja núna í aukningu um sjö hundruð fimmtíu milljónum á næsta ári saman í þróunarsamvinnu og alþjóðastofnanir eitthvað lægri fjárhæð í kringum milljónir en vegna lækkunar til alþjóðastofnana sér maður að í þróunarsamvinnuna erum við að bæta verulega háum fjárhæðum ég held að það sé mikilvægt og það er í samræmi við langtímamarkmið að við aukum við framlög okkar í þennan málaflokk til þess að nálgast það að standa undir þeim markmiðum sem sameinuðu þjóðirnar hafa sett um að aðildarríki sameinuðu þjóðanna verji núll komma sjö prósent af þjóðarframleiðslunni til þróunarmála og við erum á ágætum rekspöl með að fylgja eftir okkar langtímamarkmiði í þessu efni eins og fram kom í ræðu ráðherrans erum að skríða yfir núll komma þrjátíu prósent viðmiðið en ætlum að vera komin í núll komma þrjátíu og fimm prósent árið tvö þúsund og níu það var bara allnokkuð metnaðarfullt markmið þegar það markmið var sett þó að við værum ekki komin nema hálfa leið að því sem við sjáum að gildir hjá nágrannaþjóðum okkar og þeim sem við viljum helst bera okkur saman við og sumar þeirra eru reyndar farnar enn lengra fram úr okkur en sem þessu nemur það er engu að síður ánægjulegt að við skulum vera á réttri leið að við skulum hafa haldið okkur á sporinu og í því samhengi er það auðvitað sérstaklega ánægjulegt að við höfum haldið þannig á málum hér á íslandi í efnahagslegu tilliti að við höfum full efni á því að standa undir þessu metnaðarfulla markmiði ég held að ef við setjum þetta markmið og þessi auknu framlög í samhengi við framboð okkar til öryggisráðs sameinuðu þjóðanna dyljist það væntanlega engum hversu mikilvægt það er að við stöndum við það sem við höfum áður sagt í þessu efni svo ég vitni aftur til ræðu hæstvirts ráðherra þá fylgja þessum auknu framlögum auknar kröfur til fagmennsku ég held að við hljótum að fara að horfa til þess í ríkari mæli hér á þinginu að fara að veita meira aðhald

það getur til að mynda fólgist í því að einstaka þingnefndir og ég mundi þá kannski fyrst og fremst vera að horfa til utanríkismálanefndar geri sér far um að fara á vettvang þar sem við erum virk í þróunarsamvinnunni geri sér far um að fara þangað sem við höfum einbeitt okkur að því að leggja lið og eins og við vitum og hefur komið fram þá erum við að láta verulega til okkar taka í einstökum

bara fremst meðal þjóða í framlögum við höfum lagt áherslu á að styðja við verkefni þar sem er unnið að jöfnuði og stuðningur við kvenfrelsi

fylgja þessum verkefnum neitt sérstaklega eftir við höfum ekki verið að leggja okkur fram við að kynna okkur það starf sem þær alþjóðastofnanir sem við verjum fjármunum til hvernig starf fer þar fram og ég held að þessu þurfum við að breyta þetta á líka og ekkert síður við um tvíhliða aðstoðina sem helst fer fram undir merkjum þróunarsamvinnustofnunarinnar að þar þurfum við í auknum mæli þingmenn að gera okkur far um að fylgjast með ég ítreka það sem ég sagði áður í minni ræðu hér að á næsta ári ætlum við að verja sjö hundruð fimmtíu milljónum til viðbótar við það sem áður var gert til þessa málaflokks auðvitað kallar það á að þingið fari að sinna málunum nánar en gert hefur verið og ég leyfi mér bara einfaldlega að segja í því samhengi að reglur forsætisnefndar þingsins til að mynda um utanferðir og fjármál og rekstrarkostnað til fastanefnda þingsins í þessu samhengi eru auðvitað að verða úreltar ef þær eru ekki þegar orðnar það þær eru að verða úreltar í þessu samhengi það gengur ekki að þingið sjálft setji sér svona þröngan ramma á sama tíma og það er að verja þetta mikið meiri fjármunum í þennan málaflokk ef við tölum almennt um utanríkismálin þá þurfum við ekki að gera nema samanburð örfá ár aftur í tímann til þess að sjá að við erum verulega búin að auka við framlögin

það er víða komið við í þeirri umræðu sem hér hefur farið fram þó að mér þyki hún kannski á köflum hafa verið dálítið einkennileg þar sem þegar er fram komið það sem hún hefur haft tilhneigingu til þess að einangrast í afskapalega afmörkuð ráðningarmál og annað þess háttar en ég tel að í ræðu ráðherra sé komið inn á öll helstu atriðin sem við eigum að vera að horfa til og hugsa um núna á þessu þingi við höfum hér í dag átt dálitla umræðu um íslensku friðargæsluna og það er í sjálfu sér rétt sem þar hefur komið fram að það er fagnaðarefni að við skulum ekki hafa orðið fyrir neinum sérstökum áföllum þar við höfum ekki orðið fyrir neinu mannfalli sú stefna sem við höfum markað okkur þar nú síðast með nýrri lagasetningu um íslensku friðargæsluna er einmitt til þess hugsuð að reyna að forða því að slíkir atburðir eigi sér stað þó að við þurfum ávallt að vera því viðbúin að á átakasvæðum geti óvæntir atburðir gerst það er sérstakt fagnaðarefni í tengslum við íslensku friðargæsluna að okkur hefur tekist nokkuð farsællega að skilgreina þá þætti þar sem við höfum eitthvað fram að færa þar sem við höfum sérþekkingu og við sjáum það á þeim verkefnum sem okkur hafa verið falin að við höfum getað leyst þau af hendi með mikilli sæmd það á til dæmis við um flugvellina sem við höfum komið yfir í borgaraleg not og það á líka við um

fleira væri hér hægt að tína til ég get kannski í því sambandi nefnt sérstaklega verkefni unifem í pristína þar sem íslenska friðargæslan hefur starfað og þar sem var til að mynda unnið mjög mikilvægt grasrótarstarf í því að auka þátttöku kvenna í sveitarstjórnarmálum og skólum þess héraðs við höfum því víða verið að koma við og eins og ég sagði áðan tel ég að við á þinginu þurfum að fara að dýpka aðeins umræðuna um þessi mál og ekki eftirláta hana alfarið framkvæmdarvaldinu og taka hana einungis til umræðu hér í tveggja þriggja tíma umræðum einu sinni til tvisvar á ári ég ætla ekki að eyða miklum tíma af þeim takmarkaða tíma sem ég hef til þess að fjalla meira um framboð til öryggisráðsins en segi þó það að mér finnst því framboði hafa verið markaður afskaplega skynsamur farvegur með því að fara fram af ákveðinni hógværð og raunsæi þegar kemur að því að ákveða hversu miklu við ætlum að kosta til en mér hefur fundist á umliðnum mánuðum á því sem mér hefur verið kynnt sem utanríkisnefndarmanni sem formanni þeirrar nefndar að við séum bara að ná býsna góðum árangri þegar horft er til þess hvað við getum þó gert miðað við það sem ætlum okkur í þessum

ég ætla hér í lok míns máls örstutt að koma inn á öryggis og varnarmálin það er auðvitað ljóst að þegar við tókum við því hlutverki að taka yfir öll mannvirki og að miklu leyti eigin varnir í keflavík var þar um að ræða gríðarlega stórt verkefni sem kom með skömmum fyrirvara í fangið á okkur það er algjörlega óhætt að segja í dag að okkur hefur tekist að tryggja snurðulausa yfirfærslu flugvallarins til íslenskra stjórnvalda og það er sérstök ástæða til þess að fagna því vegna þess að það var á engan hátt sjálfsagt mál og það liggur jafnframt ljóst fyrir að á vettvangi utanríkisráðuneytisins hefur mjög mikil vinna það hefur mjög mikil vinna hvílt á utanríkisráðuneytinu og starfsmönnum þess sem hafa greinilega staðið sig vel í því að tryggja að þessi farsæla yfirfærsla gæti átt sér stað þó að það séu enn þá ýmis óleyst verkefni og við eigum til að mynda eftir að fá væntanlega á þessu þingi frumvarp um rekstur ratsjárstöðvanna og svo framvegis ýmis rekstrartengd mál sem enn eru til úrlausnar en þessi mál eru öll í góðum farvegi og öryggisþátturinn sem hvað mestu máli skiptir virðist vera í öruggum höndum

í efnahagslegu tilliti meðal annars vegna aðildar okkar að efta og í gegnum efta að evrópska efnahagssvæðinu varðandi fríverslunarsamningana er það auðvitað gríðarlega spennandi sem er að gerast það er sá samningur sem núna er í deiglunni við kína við sjáum hvernig þær viðræður enda í burðarliðnum þessir loftferðasamningar hafa gríðarlega mikla þýðingu fyrir íslenska flugrekendur